Europa hat Großregionen, die vernünftigerweise ihre Probleme gemeinsam lösen könnten, weil die Herausforderungen gemeinsame sind und weil gemeinsame Lösungen besser funktionieren als einsame. Deswegen haben Strategien für solche Makroregionen sicher durchaus Sinn.

beim Thema Verkehr, die Alpen waren seit jeher, seit Jahrtausenden, eine wichtige Verkehrsstrecke vom Süden Richtung Norden aber auch wenn es um den Schutz des Siedlungsraums geht, um den Schutz des Menschen vor Naturkatastrophen und den Gewalten der Natur, die am Berg sicher ausgeprägter sind als in der Ebene.

Es gibt in den Alpen eine über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit, sei es in der Arge Alp, in der Alpenkonvention, aber auch innerhalb bestehender Regionalentwicklungsprogramme wie z.